Gospodine predsjedniče, kada je u pitanju učinkovitiji nadzor istraga i kazneni progon u smislu povreda koje iskorištavaju nepošteni trgovci u unutardržavnom ili zajedničkom europskom prostoru jasno je kako je svakim danom potrebno učinkovitije nadzirati i tražiti bolja rješenja kako bi se nepoštenju stalo na kraj. Još uvijek su najveći problemi vidljivi u internetskom poslovanju gdje potrošači nisu dovoljno zaštićeni, prije svega kupujući proizvode ili usluge izvan matične države. No ovdje želim upozoriti na to da je čak trećina prehrambenih proizvoda koje nalazimo na policama trgovina u novijim članicama Europske unije lošije kvalitete nego što je to na zapadu. Istraživanja su potvrdila da je istočno tržište prevareno istim ambalažama u kojima su nekvalitetni proizvodi. Od voćnih napitaka i zubnih pasti do deterdženata, istočne verzije marki prodanih diljem Europe pokazale su da su manje kvalitetne od onih prodanih na zapadu i tome treba stati na kraj.